ahora? Porque estamos intentando evitar que ocurra. ¿Que no sabemos los planes del Gobierno de

sabemos. Claro que los sabemos. Son públicos y notorios, forman parte del acuerdo de coalición. Y a mí mismo me los han explicado en vivo y en directo ministros de ese gobierno. Y al ministro alemán, que ha ido a Israel, se lo han dicho directamente. O sea, que saberlo, lo sabemos. No hagamos la política del avestruz. No, no sabemos. Sí, sabemos. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo posible para que diplomáticamente estas cosas no ocurran y no tengamos que hacer frente a una situación difícil. ¿Por qué la Unión Europea no reconoce al Estado palestino? Porque la Unión Europea no reconoce a nadie, no tiene capacidad para reconocer. Esto lo hacen los Estados miembros, y cada uno toma la decisión que le parece oportuna. ¿Qué medidas se van a tomar? Pues, veremos. No anticipemos. Aquí, sí no anticipemos. Intentemos prever. Pero ciertamente, la posición mayoritaria, que no unánime —desgraciadamente, no puedo asegurar que sea unánime, porque no lo es—, es que esto sería contrario al Derecho internacional y que tendría que tener consecuencias, y estamos intentando evitar que ocurra. En cuanto a Hong Kong y a China, no puedo estar más de acuerdo con ustedes sobre la necesidad de hacer todo lo que esté en nuestra mano para que se respeten los acuerdos internacionales que suscribió China y el sistema que pactó con el Reino Unido cuando este abandonó la colonia. Lo hacemos por defender principios, pero también porque es en nuestro interés, y hay una intensa actividad al respecto. Hay más cuestiones en nuestra relación con China, que vamos a tratar en la próxima cumbre. He intentado referirme a todas ellas, y ustedes también, pero concentrémonos en un aspecto muy importante que muchos de ustedes han señalado, que es que la crisis ha traído consigo —creo que han sido el señor Bütikofer y otros quienes lo han señalado muy acertadamente— una crisis del liderazgo americano —los Estados Unidos se han retirado claramente de cualquier intento de liderar la respuesta mundial a la pandemia—, una batalla hegemónica ente las dos grandes potencias y una debilidad de las instancias multinacionales. Este es el escenario en el que estamos. Y creo sinceramente que Europa no puede dejar de ignorar este escenario y que tiene que tener una posición propia. En cuanto a la autonomía estratégica —tiene mucho que ver con lo que han señalado también muchos de ustedes sobre nuestra excesiva dependencia en el suministro de medicinas, y nos damos cuenta ahora de que nuestra dependencia es mucho mayor de lo que pensábamos y puede hacerse crítica en momentos críticos como este—, necesitamos reforzar esta autonomía estratégica y mantener nuestros valores y nuestros intereses de forma autónoma —y me he esforzado en explicar que eso no quiere decir equidistante, pero sí tener muy claro qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que defendemos. Porque, nos guste o no, desgraciadamente, no podemos estar de acuerdo siempre con los Estados Unidos, porque los Estados Unidos toman decisiones unilaterales que no compartimos. Y como no las compartimos, no podemos estar de su lado. Por ejemplo, no podemos estar de su lado en las decisiones que toman con respecto a la Corte Penal Internacional. Y aquí, espero que el Parlamento esté de acuerdo con esta afirmación. Y, en cambio, tenemos que preservar la unidad trasatlántica en lo que siempre sea posible, porque compartimos el mismo sistema político. Por eso, a veces decimos que somos rivales sistémicos de China porque, ciertamente, no compartimos el mismo sistema político, pero esto no quiere decir que tengamos que estar rivalizando con China en todo y en todo momento. Porque hay cuestiones muy importantes en las que necesitamos una acción conjunta, en la medida en que se pueda acordar. Creo, señorías, que estas son las respuestas. Sí, carrera armamentística. No, nadie está pensando en que empujemos una carrera armamentística pero, desgraciadamente, hay conflictos a los que tenemos que hacer frente y, desgraciadamente, a esos conflictos hay que